löggjafarþingið er undir hæl framkvæmdarvaldsins því að í fjórðu málsgrein fertugustu og níundu grein segir með leyfi forseta fyrirspurn skal þó að jafnaði ekki tekin á dagskrá síðar en átta virkum dögum eftir að henni var útbýtt hér erum við að tala um þrjá mánuði og þetta er náttúrlega ekki boðlegt hvaða vinnuumhverfi þingmönnum er boðið upp á þar sem alþingi sjálft og framkvæmdarvaldið er að brjóta á þeim sjálfum á því að þessir fyrirspurnatímar eru í eðli sínu þannig uppbyggðir að þeir eru til aðhalds fyrir framkvæmdavaldið til þess eru þeir þegar þingmenn biðja um skýrslur og annað þá er þetta til aðhalds fyrir framkvæmdarvaldið nú ber svo við að ég er með fyrirspurn um vátryggingafélög og síðan þessi fyrirspurn var lögð fram hefur heldur betur margt gerst því að fyrirspurnin hljóðar upp á það í þremur liðum í megindráttum um það hvort fjármálaeftirlitið sé ekki að bregðast skyldum sínum þegar óstarfhæf tryggingafélög eru á markaði sem eru starfrækt í skjóli fjármálaeftirlitsins og á undanþágu þess nú hefur það gerst síðan þessi fyrirspurn var lögð fram þetta snerist að tveimur fyrirtækjum þessi fyrirspurn og hæstvirtur viðskiptaráðherra fer yfir það í svari sínu á eftir og ég ætla ekki að eyða tíma mínum í það að lesa upp spurningarnar en á þessum tíma var það þannig að það voru tvö vátryggingafélög sem uppfylltu ekki þessar skyldur og störfuðu á undanþágu svo einkennilega vildi til að ríkiskaup gerir samning í byrjun árs tvö þúsund og níu um allan tryggingapakka landhelgisgæslunnar eins og hún leggur sig við annað félagið sem nú er komið í þrot og er búið að taka yfir af íslenska ríkinu fyrir fleiri milljarða en samt er það ríkiskaup sem er ríkisstofnun sem gerir tryggingasamning fyrir ríkisfyrirtækið landhelgisgæsluna á þessum forsendum þetta er svo alvarlegt mál og umhugsunarefni á hvaða leið ríkið er að fara með tryggingum sínum en það er kannski ástæða þess að ríkið brást svo við þegar þetta fyrirtæki sjóvá almennar fór í þrot og varð uppvíst um refsiverða háttsemi að það var farið inn í tryggingasjóðina ég legg þessar spurningar fram almenningur getur nálgast þær á vef alþingis en ég er orðin mjög langeygð að heyra svör hæstvirtur viðskiptaráðherra og óska ég eftir að hann verði skýr í svörum sínum eins og ég óska eftir því þetta er mikið hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina